Elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselők! A mai vita jó alkalom arra, hogy ismertessem az elnökség meglátásait az új élelmiszerekről szóló rendeletjavaslatra vonatkozó nemrégiben lezajlott egyeztetéssel kapcsolatban. Kiváló alkalom ez arra is, hogy az elnökség meghallgassa a Parlament véleményét ebben a fontos kérdésben. Európai intézményeink súlyos kollektív kudarcot szenvedtek. Nincs más hátra, mint hogy konstruktív módon szakmai szempontok alapján levonjuk a tanulságokat. Ebben a szellemben fordulok ma önökhöz. Nem csak beszélni jöttem, hanem azért is, hogy meghallgassam önöket. Elöljáróban hangsúlyozni szeretném, az elnökség őszintén sajnálja, hogy az önök intézménye és a miénk, a Tanács nem tudott megállapodásra jutni. Annál is inkább, mert mind az elnökség, mind pedig a Tanács nagy jelentőséget tulajdonított ennek a javaslatnak. Páratlan lehetőség nyílt arra, hogy naprakésszé tegyük az európai uniós szabályozást egy olyan területen, amely élelmiszerekről lévén szó mindannyiunkat közvetlenül érint. Valódi esély kínálkozott az Európai Unió számára arra, hogy megmutassa, miként is járul hozzá kézzelfoghatóan az európai polgárok életének jobbá tételéhez.

Ezzel szemben a nemrégiben folytatott egyeztetés eredményeképpen világos jóllehet átmeneti megállapodás született. Minden fél egyetértett abban, hogy a klónozott állatokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalát egy az egyben meg kell tiltani. Ez a tilalom ráadásul közvetlenül a rendelet hatálybalépését követően életbe lépett volna. Ha az egyeztetés sikeres lett volna, ma már közösen üdvözölhetnénk a klónozott állatokból származó élelmiszerek forgalomba hozatalának küszöbön álló tilalmát. Ez a tiltás akár már e hónap végétől hatályba léphetett volna. Sajnos nem így történt. A megfeneklett tárgyalások fényében hajlamosak lehetünk arra, hogy egymást hibáztassuk. Ugyanakkor mindannyiunk közös érdeke és feladata, hogy ne engedjünk ennek a késztetésnek, hanem együtt keressük a megoldást. Az egyeztetés ugyan véget ért, de az európai fogyasztók igényei és elvárásai mit sem változtak, ezért örömmel nyugtázom a megújult esélyt arra, hogy előrelépjünk. Rajtunk áll, hogy mihamarabb és minél hathatósabban újraindítsuk ezt a folyamatot. Tegyünk meg mindent, különösen azért, hogy ne vesszen kárba mindaz, amiről az eddigi tárgyalások során már megegyeztünk. A harmadik olvasatban eljutottunk odáig, hogy elvben egyetértettünk a klónozott állatokból származó élelmiszerek azonnali betiltásában. Nem szabad veszni hagynunk ezt az elvi egyetértést. Ugyanígy meg kell védenünk a mesterséges nanoanyagokkal és a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatban, valamint a hasonló, fontos kérdésekben tett jelentős előrelépést is. Gondolom valamennyiünk számára fontos, hogy mit eszünk, és még fontosabb hogy milyen táplálékon növekednek fel gyermekeink és unokáink. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy megköszönjem a biztos úrnak és szervezeti egységeinek az utóbbi néhány hónapban végzett kemény munkát. Szintén üdvözlöm azt, hogy a Bizottság mint arról nem hivatalosan értesített bennünket feszített ütemben új javaslat kidolgozásán munkálkodik, törekedve arra, hogy a közelmúltban folytatott egyeztetések során elért ideiglenes megállapodás lehető legtöbb elemét átmentse az

Az elnökség támogatásáról biztosítja mind a Bizottságot, mind a Parlamentet, és reméli, hogy mihamarabb lehetőség nyílik ennek az új javaslatnak az elfogadására. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! Tudjuk, hogy a Bizottság mozgástere korlátozott. Végeredményben a Tanács és a Parlament, mint a két társjogalkotó feladata együttes erőfeszítéssel olyan megoldást találni, amely megfelel az európai polgárok igényeinek és elvárásainak. Mindezek fényében valóban nagy érdeklődéssel várom az önök meglátásait.